Señora Presidenta, señor Comisario, tras siete años de lucha por la justicia y por la información, se ha reabierto el caso del accidente del metro de Valencia, uno de los más graves de la Historia cuarenta y tres personas fallecidas, cuarenta y siete personas heridas y cero responsables. Se han ocultado informes sobre descarrilamientos previos, máquinas que estaban obsoletas y corroídas, mala praxis...

responsabilidad de los políticos de FGV, que son Metrovalencia y el Gobierno valenciano, impidió en aquel momento el buen desarrollo de una comisión de investigación en el seno del Parlamento valenciano.

Pido, desde este Parlamento, que se vele por más justicia, que las comisiones de investigación parlamentarias cumplan los principios democráticos de la Unión, transparencia, atención a las víctimas, y que se trabaje para que no vuelva a pasar esto.